Criza economică din Moldova nu este doar consecința crizei mondiale, ci în primul rând a lipsei acțiunilor imediate ce se impuneau de la momentul declanșării acesteia în Republica Moldova. Astfel, din motive electorale, fosta guvernare comunistă a dezechilibrat bugetele locale prin alocări preferențiale către administrațiile controlate de comuniști. În plus, a decis și menținerea unui curs leu euro artificial la un nivel care trebuia să asigure populația că statul vecin nouă este neafectat de criză. Așa că acum, în prag de iarnă, administrațiile locale riscă să intre în incapacitatea de plată a energiei termice, iar guvernul va avea dificultăți să plătească salariile și pensiile. Salutăm lansarea negocierilor guvernului Republicii Moldova cu FMI și Banca Mondială și îmi exprim încrederea că acestea vor fi finalizate cu un acord ce va ține cont de realitățile economice, politice și sociale din Republica Moldova. Republicii Moldova nu trebuie să i se pună acum condiții imposibil de îndeplinit, dată fiind situația politică și economică delicată. Am avut, din aprilie, mai multe momente în care am discutat despre Republica Moldova în Parlamentul European și toți am fost de acord că Uniunea Europeană trebuie să și asume un sprijin financiar. Cu atât mai mult acum când la putere sunt forțe liberale de orientare proeuropeană.

Pe termen mediu, un instrument important poate fi și parteneriatul estic, care trebuie să devină funcțional în cel mai scurt timp și trebuie să i fie acordate fonduri suficiente. Și noi cerem, de asemenea, ca în viitorul acord de asociere să existe propunerea de creare a unui spațiu comun de comerț liber, aprofundat și cuprinzător, precum și propunerea de liberalizare a vizelor pentru cetățenii moldoveni.